Il risultato finale, dovuto in grandissima parte alla miopia del Consiglio, è poco soddisfacente. Questo bilancio non basta e non aiuta di certo i paesi a superare la crisi economica e occupazionale.

Servono più risorse destinate allo sviluppo, alla crescita, all'occupazione, all'innovazione, alla ricerca risorse soprattutto per i giovani, il cui futuro oggi appare sempre più incerto e precario.

c'è bisogno di una svolta e di aprire una nuova fase nel governo dell'Unione.